frú forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti minni hluta allsherjarnefndar um frumvarp til laga um samræmda neyðarsvörun frumvarpi til laga um neyðarsvörun var vísað að nýju til allsherjarnefndar að lokinni annarri umræðu um málið það sem við gerum athugasemdir við er það að í fyrstu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins er kveðið á um það að rekstur samræmdrar neyðarsvörunar skuli vera í höndum hlutafélags ég ítreka skuli vera höndum hlutafélags um rekstur slíkrar stöðvar þær upplýsingar hafa borist nefndinni að eignarhald á hlutafé á neyðarlínunni skiptist þannig að ríkissjóður eigi sjötíu og þrjú komma sex prósent reykjavíkurborg tíu komma fimm prósent landsvirkjun sjö komma níu prósent og orkuveita reykjavíkur sjö komma níu prósent

þessu frumvarpi en gerir tvær athugasemdir við annarri þeirra hefur þegar verið orðið en ekki hinni en sú lýtur að því að þessu orðalagi skuli vera í höndum hlutafélags og neyðarlínan gekk nú ekki lengra en þeir lögðu til að orðalagið yrði gæti verið í höndum hlutafélags ekki var fallist á það í nefndinni í umsögn ríkislögreglustjóra er gerð grein fyrir stofnun neyðarlínunnar um rekstur

og þar er vísað til þess að neyðarlínan eigi hlut í fyrirtæki og fjarskiptakerfi öryggis og björgunaraðila á landsvísu svo nefnt tetra kerfi sem ég kem að síðar en síðan telur ríkisskattstjóri mikilvægt segir þar orðrétt að segi það í umsögn sinni telur það mikilvægt með hliðsjón af eðli starfseminnar að forræði félagsins sé á höndum

ég fyrir hönd minni hlutans verð að taka undir þessi sjónarmið og gera athugasemdir við það að rekstrinum eða sölunni skuli komið fyrir í höndum hlutafélags og ástæðurnar fyrir þessari afstöðu minni eru þær að hér er um að ræða þjónustu við almannaheill öryggi borgaranna almannaþjónusta sem ómögulegt er að reka öðruvísi en af almannafé en ekki með hagnaðarvon að leiðarljósi líkt og í hlutafélögunum við þetta bætist að neyðarsvöruninni koma aðeins opinberir aðilar sem sinna löggæslu landhelgis flugstjórnar og heilbrigðismálum og annarri almannaþjónustu og sem vöktunaraðilar koma fleiri að það er fyrir utan eignaraðilana það eru frjáls félagasamtök sem sinna

og hafa að leiðarljósi akkúrat enga hagnaðarvon í þessu dæmi með því að skipa neyðarsímsvörun þannig að hún yrði rekin af hinu opinbera þá er tryggt að um starfsmenn þessarar stofnunar sem sinnir almannaþjónustu og sýna brýnt að um reksturinn giltu lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins enn fremur að um starfsemina giltu stjórnsýslulög og upplýsingalög sem ég tel afar brýnt á þessu mikilvæga sviði það er afar brýnt að aftengja ekki þessa almannaþjónustu þeim lögum sem gilda um opinberan rekstur það tryggir jafnframt réttaröryggi þeirra sem nýta sér þessa mikilvægu þjónustu sem eru að kalla eftir neyðaraðstoð að þeir eigi athvarf í upplýsingalögum og stjórnsýslulögum ef út af ber ég vil líka nefna það sem rökstuðning fyrir þessum sjónarmiðum að það hlýtur að vera eðlilegt að við vísum til sjöundu greinar frumvarpsins þar sem starfsfólki er gert að gæta þagmælsku um vitneskju sem það fær í starfi og eðlilegt er að fari leynt

að mæla fyrir því að neyðarlínan sem starfar að almannaþjónustu sem skuli vera í höndum hlutafélags hreint og klárt engar undanþágur frá því er að mínu mati hrein kredda þetta er bókstafstrúarbrögð kredda og bókstafstrúarbrögð sem þjónar engum skynsamlegum rökum það hefur hvergi komið fram í frumvarpinu eða í lögskýringargögnum með frumvarpinu til hvers þetta er að þessu sé skipað með þessum hætti það er algjörlega órökstutt og ég ítreka enn og aftur almannaþjónusta samfélagsþjónusta sem þarna er stunduð á að vera á höndum ríkisins í ríkisrekstri látum ekki kreddur afvegaleiða okkur í þessum efnum frú forseti ég verð enn fremur að marggefnu tilefni að gagnrýna enn og aftur það að með þessu frumvarpi eru lagðar fjárhagslegar skyldur á sveitarfélögin sem mörg hver allt of mörg standa illa fjárhagslega við vitum það öll sem hér störfum án þess að sveitarfélögum séu tryggðar tekjur eða tekjustofnar til að mæta þeim óhjákvæmilegu fjárframlögum sem þarna fylgja

þar kemur skýrt fram að samhliða þessum lögum og samhliða starfsemi neyðarsímsvörunar þá eigi að byggja upp nýtt kerfi fjarskipta öryggis og björgunaraðila á landsvísu svonefnt tetra kerfi inn í þetta kerfi þurfa sveitarfélögin að laga sig með tilheyrandi kostnaði og það verulegum kostnaði bæði við kaup á þessum stöðvum og svo við rekstur þeirra og svo við þjónustugjöld eða gjald sem tekið er fyrir þessi fjarskipti fjárlagaskrifstofan kemst að þeirri niðurstöðu að þetta muni ekki hafa í för með sér fjárútlát fyrir ríkið en gleymir sveitarfélögunum enn og aftur gleymast sveitarfélögin við þetta gerir samband íslenskra sveitarfélaga athugasemdir í umsögn sinni dagsettri tuttugasta og níunda nóvember tvö þúsund og sjö í umsögninni kemur fram að frumvarpið geri ráð fyrir því að allir viðbragðsaðilar verði samtengdir í einu samræmdu viðbragðskerfi í gegnum vaktstöð samræmdrar neyðarsvörunar eins og mælt er fyrir um í fjórða grein frumvarpsins þar er átt við þetta tetra fjarskipta og staðsetningakerfið og það kemur beinlínis fram í umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga að í þessari kerfisupptöku tetra kerfisins muni felast verulegur kostnaður fyrir sveitarfélögin og benda enn fremur á að afnotagjöld af tetra kerfinu séu mun hærri en af vhf talstöðvum þeir benda líka á að sá kostnaður hafi ekki verið metinn á grundvelli samkomulags frá þrítugasti desember tvö þúsund og fimm um kostnaðarmat

og stjórnvaldsfyrirmæla gagnvart sveitarfélögunum þetta gagnrýni ég harðlega þetta er vanefnd á samningnum frá tvö þúsund og fimm þetta gerist ítrekað sveitarfélögin gleymast þau verða út undan það er verið að leggja á sveitarfélögin kostnað hér kostnað þar og kostnað út um allt og þegar saman er tekið þá standa verst settu sveitarfélögin ekki undir þessu það kemur líka fram í umsögn sambands

að árlegar heimildir samkvæmt fjárlögum til að endurgreiða vask á búnaði slökkviliða hafi verið lágar á undanförnum árum og alls ekki dugað til að greiða þessa lögbundnu endurgreiðslu á virðisaukaskatti og ég er ekki bara að tala um slökkviliðsbíla heldur búnaðinn og hluti af búnaði í þessa hjálparbíla er auðvitað þessar talstöðvar þessar tetra talstöðvar og þessi kerfi og þeir benda á það sambandið að það verði að setja gjaldskrá sem taki tillit til þessa og tryggt að einstök sveitarfélög greiði ekki hærri afnotagjöld fyrir hverja talstöð en aðrir viðbragðsaðilar svo mörg voru þau orð ég vil líka í þessu samhengi leyfa mér að minna á bréf sambands íslenskra sveitarfélaga til fjárlaganefndar alþingis sem er dagsett nítjánda nóvember tvö þúsund og sjö þar kvartar sambandið sárlega yfir þeim vanhöldum sem hafa orðið verið gerð fjárlaga á endurgreiðslum virðisaukaskatts vegna kaupa á slökkvibifreiðum og búnaði slökkviliðanna það kemur fram í þessu bréfi sambandsins til fjárlaganefndar alþingis að í árslok tvö þúsund og sjö eigi sveitarfélögin óuppgerðar endurgreiðslur að fjárhæð þrjátíu og tvær milljónir og það eru ekki ætlaðar nema þrjátíu milljónir í þessar endurgreiðslur á fjárlagaárinu tvö þúsund og átta og þeir telja að það vanti einar fjörutíu milljónir upp á að rétt sé gefið í þessum málum þessar byrðar er verið að leggja á sveitarfélögin þessa neyðarsímsvörun án þess að á móti komi framlög frá ríkinu eða tekjustofnar það verður alþingi verður fyrr en seinna að fara að taka á þessum vanda ríkissjóður stendur vel og menn berja sér á brjóst og segja ríkissjóður stendur vel en smærri sveitarfélög úti á landi og jafnvel víðar standa afar illa fjárhagslega sömu sjónarmið koma fram síðan í umsögn eða fylgiskjali með umsögn borgarstjórans í

jóns viðars matthíassonar dagsett tuttugasta og áttunda nóvember tvö þúsund og sjö þar bendir hann á þessa skyldu að viðbragðsaðilar skulu samkvæmt fjórðu greinar hafa aðgang að öryggis og fjarskiptakerfi og síðan segir orðrétt með leyfi frú forseta tilvitnunin er svona þó tilgangur ákvæðisins sé góður og taka beri undir hann þá þarf að afmarka betur í hverju afgangurinn skuli fólginn og hvernig greiða skuli fyrir þann aðgang þá er nauðsynlegt að rýna betur í kostnaðaraukningu sveitarfélaga vegna þessa lagt er til að ríki og sveitarfélög sjái um aðgang viðbragðsaðila að kerfinu án þess að það endurspeglist í afnotagjöldum þeirra en á þann hátt verður best tryggð öflug notkun viðbragðsaðila á kerfinu einnig er nauðsynlegt að dómsmálaráðherra setji gjaldskrá fyrir víðtækari þjónustu til viðbragðsaðila og einnig fyrir afnotagjöld af öryggis og fjarskiptakerfi samræmdrar neyðarsvörunar svo mörg voru þau orð það endurómar frá öllum sveitarfélögunum og sambandi þeirra að hér sé verið að leggja fjárhagslegar byrðar á sveitarfélögin sem ekki hefur verið svarað með fjárframlögum eða tekjustofnum það er reyndar mín skoðun að þessi kostnaður ætti allur að vera á hendi ríkisins og í opinberum rekstri en í þessum breytingartillögum okkar þá leggjum við til að fyrstu málsgrein áttundu grein verði breytt á þann veg að rekstur samræmdrar neyðarsvörunar verði á hendi ríkisins og við leggjum til að frumvarpið verði samþykkt með svohljóðandi breytingu með leyfi frú forseta fyrsta málsgrein áttundu grein orðist svo rekstur vaktstöðvar samræmdrar neyðarsvörunar skal vera í höndum ríkisins en frú forseti mælirinn er löngu fullur hvað það varðar að ríkið sé að varpa verkefnum yfir á sveitarfélög án tekjustofna þetta gerist vikulega hér á þinginu ef ég má segja svo það er að koma inn ótrúlegur fjöldi þar sem mætti kalla minni háttar tilskipanir frá evrópusambandinu sem leggur skyldur á sveitarfélögin yfirleitt eru þær keyrðar hér í gegn orðalaust eða orðalítið og samþykktar en það er nánast undantekning ef það er hugað að